Madame la Présidente, j'ai été, une fois n'est pas coutume il faut bien le dire, agréablement surprise que la commission parlementaire du commerce international se soit prononcée le 21 juin dernier afin que soit rejeté le traité international ACTA, qui sera soumis au vote demain. À l'image de mon opposition en France à l'autorité de censure bureaucratique Hadopi, correspondant en quelque sorte à un ACTA français et qui a déjà montré de réelles carences notamment techniques dans sa lutte contre le piratage des œuvres protégées, je voterai pour cette recommandation visant à enterrer cet énième projet liberticide, à l'échelle mondiale cette fois ci, car l'ACTA est bien un projet mondialiste liberticide. Sous couvert de vouloir lutter contre la contrefaçon, la logique répressive de l'ACTA envers les individus mènerait assurément vers la censure sur l'internet, tout en menaçant l'accès à la culture pour les plus faibles de nos concitoyens, et ce au seul profit des grands groupes privés. Enfin, permettez moi une autre grille d'analyses, s'il vous plaît, car si nous sommes submergés par des produits contrefaits ou de mauvaise qualité en Europe, n'est ce pas d'abord parce que nos pays paient en réalité le prix des politiques européistes et du dogme mondialiste et ultralibéral? N'est ce pas aussi le fait de la Commission européenne qui, malgré la terrible crise financière, économique et sociale que nous subissons aujourd'hui, considère toujours que nos frontières doivent demeurer ouvertes aux quatre vents d'une concurrence sauvage et déloyale? Alors oui, pour conclure, la démocratie et la liberté nécessitent à tout prix de rejeter l'ACTA.